Záujemcov o tieto profesie potom čaká pomalý a byrokratický proces takzvaného vzájomného uznávania kvalifikácií. Z tohto dôvodu považujem test proporcionality za správny, pretože jeho cieľom je predchádzať nadmerným profesijným reguláciám ešte skôr, ako ich štáty prijmú. Proporcionalita je dlho známy a smutne nevymáhaný princíp, inak by sme dnes nemali štáty s viac ako 500 regulovanými povolaniami, kým iným štátom stačí 70. Test proporcionality by mal štáty odradiť od zbytočných predpisov a prínosom našich rokovaní s Radou bolo tiež zachovanie princípu väčšej transparentnosti pri prijímaní národných predpisov. Som rád, že sa snažíme odstraňovať prekážky a nie ich vytvárať, a táto smernica je jedna z mála, ktorá naozaj má potenciál znížiť počet regulácií. Natíska sa ale otázka, prečo nemôžeme byť v tomto prístupe dôslední. Dnes odstraňujeme bariéry, ale dva týždne dozadu sme odhlasovali novú úpravu smernice o vysielaní pracovníkov, ktorá úmyselne obmedzuje poskytovateľov služieb z iných členských štátov.